Szeretném én is megköszönni az ombudsman munkáját. Ha ezt most görögül tenném, azt hinnék a Tisztelt Házban, hogy beindult a görög lobby az ombudsman, a jelentéstevő és a felszólalók közreműködésével. De éppen a bizalom és a transzparencia jegyében jó lenne odafigyelni, hogy a legközelebb az ombudsman tevékenységéről szóló jelentést időben, még az ombudsmani választási lobby beindulása előtt fogadjuk el. És ombudsman úr, akár Ön, akár másvalaki folytatja ezt a munkát, remélem, reméljük, hogy az ombudsman Európának nem csak két, de többi régiójába is végez majd ismeretterjesztő körutat, és akkor talán azok a százalékos mutatók csökkenni fognak.